On voit que les droits constitutionnels sont bafoués, que la justice des Maldives est totalement corrompue.

J'en appelle aussi à la responsabilité des touristes ils ne doivent plus se rendre aux Maldives.

Les sanctions, c'est d'abord nous à nous, les futurs touristes, de ne pas y aller.

Nous devons trouver des moyens de contraindre le pouvoir. Nous devons notamment mettre en place des mesures ciblées contre les partisans du gouvernement, du gel de leurs avoirs à l'étranger aux interdictions de voyage en Europe. Il faut agir, Monsieur le Commissaire.